Het gaat om mensen die van terrorisme verdacht worden, maar waartegen geen duidelijke bewijzen bestaan.

Het probleem van het radicaal islamitische fundamentalisme is volgens mij al groot genoeg in Europa en het getuigt van een zekere kortzichtigheid om een strijd tegen het terrorisme te willen voeren en tegelijkertijd de deuren open te zetten voor mensen tegen wie een vermoeden bestaat dat zij bindingen hebben met al Qaida, de taliban en aanverwante groeperingen.